Wir wissen, dass Italien an drei Großprojekten beteiligt ist, bei denen die Kofinanzierung bis heute nicht gesichert ist. Wir wollen kein Geld vergraben, weder zwischen Lyon und Turin noch im Brennerbasistunnel noch bei der Brücke über die Straße von Messina. Wir wollen Effizienz, so schnell wie es geht, um das Klima zu retten! Wir haben keine Zeit zu verlieren.

Das gilt nicht nur für Lyon Turin, das gilt für Stuttgart 21 genauso. In Deutschland haben wir auch gesehen 20 Jahre wird gebaut, das Geld ist futsch, aber wir haben keinen Effekt.